Und so wie der Buchdruck die Welt verändert hat, wird auch Blockchain die Welt verändern, mit allen Chancen und Risken. Wir haben die Chance, dass Vertrauenssysteme gebildet werden, und Vertrauen ist etwas, was uns im Internet teilweise verlorengegangen ist.

einzelnen Großkonzernen zur Verfügung stehen dürfen, und wie können wir unsere Landschaft im Bildungsbereich fit machen für diese neue Zukunft?

Mitarbeiter in diesen Technologien bestehen können.

Ich glaube, diese Auswirkungsanalysen sind von besonderer Bedeutung. Und deshalb sind auch jetzt die Verhandlungen für das FP9 so wichtig, bei denen wir uns ansehen müssen, wie diese Technologien zum Beispiel in Private Public Partnership Programmen neu aufgesetzt werden können und wie Universitäten mit kleinen und mittleren Betrieben diese Technologien vorantreiben können.